Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident! Gerade Ihre letzte Bemerkung macht es deutlich Wir haben hier Leute auf der Rechten, die die russische Aggression befördern, und wir haben Leute auf der äußersten Linken, die sie bejubeln. Aus diesem Grund müssen wir erkennen, dass es hier darum geht, dass ein Land in Europa Freiheit genießen muss und dass die wirtschaftliche Hilfe, die wir heute beschließen wollen ich danke der Kommission für den Vortrag von uns weiter aufgebaut werden muss, damit dieses Volk eine Chance hat. Hier geht es nicht um normale makroökonomische Hilfe, hier geht es um den Freiheitskampf eines Volkes, den wir gegen die rechten und linken Befürworter einer Diktatur unterstützen müssen für die Freiheit ganz Europas.